Zamachy stanu z reguły szkodzą rozwojowi państw o niskich dochodach i utrudniają życie ich mieszkańcom. Sytuacja w Gwinei Bissau jest jednak bardzo charakterystyczna, gdyż zamach przeprowadzono tuż przed drugą wyborów prezydenckich, a w pierwszej turze kandydat rządzącej partii uzyskał 49 głosów.

Najbardziej cierpi na tym handel orzechami nerkowca, który stanowi w przypadku Gwinei Bissau 80 wartości eksportu. Zbiory orzechów nerkowca rozpoczęły się w połowie kwietnia, czyli dokładnie wtedy, kiedy miał miejsce zamach. Plantatorom oferuje się tak niskie ceny skupu, że większość z nich wstrzymuje się od sprzedaży i oczekuje na polepszenie warunków rynkowych, a ci, którzy mogą, próbują się dostać do Senegalu, aby tam sprzedawać swoje produkty.